A vorbit stimatul, distinsul nostru coleg despre încălcări ale statului de drept de către o majoritate parlamentară, ceea ce, după mine, e o contradicție în termeni.